En de ontvangers zijn de mensen die het wél cadeau krijgen. Bedriegen, beloften breken, cijfers manipuleren wordt voortaan beloond. Tien jaar geleden werd er een Stabiliteits en groeipact gesloten met de plechtige belofte de staatsfinanciën op orde te houden. Dat pact is geschonden door Duitsland, Frankrijk, Griekenland en anderen. Grote tekorten werden niet weggewerkt. En nu opnieuw zijn er plechtige beloften dat het nieuwe pact wel zal werken. Brussel gaat uitmaken wat de Nederlander mag verdienen, wanneer de Nederlander met pensioen mag, en wat hij dan nog aan pensioen krijgt. Opnieuw wordt de rekening betaald door de belastingbetaler, door de mensen die het niet cadeau krijgen. Voorzitter, dat permanent steunfonds is een duur speeltje voor de politieke elite om te verbergen dat sommige landen niet vertrouwd kunnen worden in een Monetaire Unie. Er zijn landen die wel de lusten van de euro willen, maar niet de lasten, die hun financiën niet op orde houden. Die landen, Voorzitter, moeten de eurozone verlaten.